Pani Przewodnicząca! Po dwóch latach intensywnej pracy Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady przyjmiemy jutro europejski nakaz ochrony. Uważam, że naturalną konsekwencją zacieśniającej się współpracy między państwami członkowskimi w zwalczaniu przestępczości jest rozszerzenie ochrony ofiar tych przestępstw

O tym, jak wiele osób czeka na ten dokument, świadczą statystyki. W moim kraju, w Polsce, w zeszłym roku odnotowano ponad 100 tysięcy przypadków przemocy domowej, a z pewnością nie jest to pełna skala problemu. Wiele ofiar nie ujawnia swojej tragedii ze względu na strach przed oprawcą i przeświadczenie o nieskuteczności ochrony, jaką mógłby zapewnić im wymiar sprawiedliwości.

Dzięki dyrektywie ofiary przemocy domowej uzyskają ochronę prawną poza krajem swojego dotychczasowego zamieszkania. Takie środki ochronne jak zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego czy nakaz opuszczania domu, które wydane zostały w jednym kraju, będą obowiązywać z taką samą mocą na terenie innego państwa, które zobowiązały się do ochrony ofiar w ramach europejskiego nakazu ochrony. Mam nadzieję, że szeroka ochrona, jaką gwarantuje ta dyrektywa, efektywnie i skutecznie przyczyni się do poprawy sytuacji ofiar przemocy i stanie się dla nich szansą na nowe życie.